virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar í frumvarpinu er lagt til að gildistökuákvæði um það að sjúkratryggingar íslands annist gerð samninga við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili verði frestað um þrjú ár eða til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán samkvæmt fjórða kafla laga númer hundrað og tólf tvö þúsund og átta um sjúkratryggingar sem tóku gildi fyrsta október tvö þúsund og átta skulu sjúkratryggingar íslands annast samningagerð um heilbrigðisþjónustu þar á meðal samninga við heilbrigðisstofnanir sveitarfélög sjálfseignarstofnanir fyrirtæki og einstaklinga samningagerðin var áður á hendi samninganefndar heilbrigðisráðherra og heilbrigðisráðuneytisins en að því er varðar samningagerð við heilbrigðisstofnanir var um nýmæli að ræða samkvæmt gildistökuákvæði í fimmtugasta og sjöttu grein laganna skyldi stofnunin taka við samningsgerðinni í áföngum sá hluti samningagerðar sem samninganefnd ráðherra annaðist fluttist til stofnunarinnar við gildistöku laganna fyrsta október tvö þúsund og átta hluti samningagerðar sem var á hendi ráðuneytisins fluttist til stofnunarinnar fyrsta júlí tvö þúsund og níu loks var gert ráð fyrir að sjúkratryggingar íslands tækju eigi síðar en fyrsta janúar tvö þúsund og tíu við samningsgerð við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili var því síðasttalda frestað um eitt ár eða til fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu með lögum númer hundrað tuttugu og eitt tvö þúsund og níu heilbrigðisráðuneytið hefur gert fjölda þjónustusamninga um heilbrigðisþjónustu við ýmsa aðila svo sem líknarfélög sjálfseignarstofnanir og einkaaðila og hefur flutningur þeirra til sjúkratrygginga íslands tekið mun meiri tíma en ætlað var enn fremur krefst samningagerð við heilbrigðisstofnanir mikils undirbúnings sem ekki hefur komist á skrið enda hefur stofnunin vegna efnahagshrunsins ekki fengið þær fjárveitingar sem nauðsynlegar eru til að hún geti sinnt að fullu því hlutverki sem henni var ætlað samkvæmt fjórða kafla laga um sjúkratryggingar því er lagt til að gildistökuákvæði um að gerð samninga við heilbrigðisstofnanir í eigu ríkisins og við sveitarfélög og aðra sem reka hjúkrunarheimili flytjist til sjúkratryggingastofnunar að þessum kafla verði frestað um þrjú ár eða til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán af því leiðir að framlengja þarf heimild ákvæðis til bráðabirgða fjórar til ákvörðunar á daggjöldum vegna hjúkrunarrýma með reglugerð fyrirhugað er á tímabilinu að taka lög um sjúkratryggingar til endurskoðunar með hliðsjón af þeim miklu breytingum sem orðið hafa frá því að lögin tóku gildi í mati fjármálaskrifstofu fjármálaráðuneytisins á kostnaðaráhrifum frumvarpsins kemur fram að verði frumvarpið óbreytt að lögum verði ekki séð að það muni hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð hæstvirtur forseti eins og fram hefur komið er frestun lokaáfanga á flutningi samningsgerðar til sjúkratrygginga íslands eina breytingin sem felst í frumvarpinu ég hef nú gert grein fyrir ástæðum frestunarinnar ég legg áherslu á að það sem hér er lagt til að ákvæði sem annars tekur gildi eins janúar tvö þúsund og ellefu verði frestað um þrjú ár það ákvæði er nauðsynlegt þannig að frumvarpið verði að lögum nú á haustþinginu af því að eins og ég segi gildistakan var fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu leyfi ég mér því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu